Wir mussten feststellen, dass das nicht in allen Phasen sehr freundschaftlich von allen Seiten im Rat geführt wurde. Aber wir haben den Eindruck, dass nach der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag und nach dem, was wir hören, die Dinge in die richtige Richtung gehen könnten.

Das Zweite ist Dieser Vertrag darf nicht zu einer Spaltung Europas führen.

Der dritte Punkt ist Die Rechte des Europäischen Parlaments und der Gemeinschaftsinstitutionen müssen gewahrt sein, und es muss klar sein, dass jede Implementierung, die in Gesetzgebung übergeht, nach den Regeln des Gemeinschaftsvertrages mit dem Mitentscheidungsverfahren ergeht und dass wir nicht zweierlei Rechtsbasis innerhalb der Europäischen Union bekommen. Meine Damen und Herren, wir müssen klar machen, dass Sparen allein die Situation nicht löst.

Hier haben wir eine gemeinsame Pflicht, die wir nach gemeinsamen Regeln wahrzunehmen haben. Da der Vertrag richtigerweise spätestens in fünf Jahren auslaufen und in den Gemeinschaftsvertrag überführt werden soll diese Position des Europäischen Parlaments ist akzeptiert sollten wir dafür Sorge tragen, dass es keine neuen Institutionen gibt, die eine Zusammenführung erschweren.

Wir wollen auch hier keine Spaltung, da müssen alle 26 dasselbe Recht haben.